Gerade in Zeiten der Finanzkrise kommt es auf die Bonität an, damit diese Betriebe noch Mikrokredite erhalten können. Ich möchte besonders darauf verweisen, dass das Instrument der Mikrokredite sich eigentlich weltweit sehr bewährt hat und dass wir uns überlegen sollten, wie wir gerade auch im Rahmen der WTO Runde, die ja jetzt hoffentlich bald vor einem Abschluss steht,

Letztlich entsteht Wohlstand dort, wo man etwas erzeugt, wo man selbst davon leben und seine Familie ernähren kann. Wenn es dann noch gelingt, etwas zu verkaufen, ist der Wohlstand gewährleistet. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass die Entwicklungspolitik den richtigen Weg geht.